Het zuiden snakt naar inflatie, waar de economie in het noorden drijft op een harde en stabiele munt. Vanochtend nog vroeg de Franse president Hollande om wisselkoersbeleid. En dat hebben wij inderdaad nodig, maar dan wisselkoersen tussen de lidstaten. De ontbinding van de euro is een voorwaarde voor economisch herstel. Maar dat zal ook nog niet eens genoeg zijn. Decennia van socialistisch beleid hebben het overheidsaandeel in de totale economie tot onhoudbare hoogten gebracht en de belastingen om dat beleid te betalen knijpen het leven uit iedere economie. Kleine overheid, kleine schulden, lage belastingen. Ziedaar het recept voor het herstel van de economische groei. Maar tot het zover is zal de Europese Commissie ieder jaar een prognose publiceren met daarin de hoop op groei.